Herr Präsident, Herr Kommissar! Im März 2015 kam die IARC zu dem Schluss, dass Glyphosat krebserregend sein könnte. Nur ein halbes Jahr später kam die EFSA zu dem Ergebnis, dass eine karzinogene Gefährdung durch Glyphosat für den Menschen unwahrscheinlich sei. Also gibt es zwei unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich der Gesundheitsrisiken. Das hat doch zur Verunsicherung und zu einem berechtigten Misstrauen in der Bevölkerung geführt. Dazu kommt, dass die einzelnen Untersuchungen der EFSA und die Hintergründe, die zu dieser Studie führten, der Öffentlichkeit und uns nicht lückenlos vorliegen. Zu Recht ist der Verdacht aufgekommen, dass vielleicht Monsanto die Hände im Spiel haben könnte. Herr Kommissar, um das Vertrauen zurückzugewinnen, hilft nur vollkommene Transparenz. Wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, dann dürfen wir doch keinen Kniefall vor der Industrie oder vor den Landwirten machen.